Pur nell'apprezzabile sforzo di una semplificazione dell'architettura mista dei programmi di cooperazione territoriale, la proposta della Commissione sul nuovo regolamento conteneva diverse criticità, sulle quali siamo intervenuti con successo, sia in fase emendativa che in fase negoziale, il cui risultato è riflesso nel testo consolidato come votato in commissione per lo sviluppo regionale.

Il cambio di architettura proposto dalla Commissione, che prevedeva per i programmi di cooperazione marittima solo la componente due, transnazionale, non solo non era funzionale ai bisogni delle regioni, ma non era neanche supportata da sufficienti elementi, per introdurre un cambio radicale e compromettere quindi quei programmi di cooperazione marittima, così importanti e strategici per l'Italia ed altri paesi. A livello di risorse, la relazione prevede una somma totale di 11 miliardi, 10 dei quali destinati alle prime quattro componenti e circa un miliardo al nuovo strumento degli investimenti interregionali in materia di innovazione.

che i piccoli progetti e quelli people to people debbano essere mantenuti e rafforzati e che la nuova componente pilota numero 5 dovrà focalizzarsi anche sulla creazione di legami tra le regioni meno sviluppate e quelle più sviluppate, aumentando la capacità di creare quegli ecosistemi regionali di innovazione, funzionali a colmare quindi il gap tra regioni, sia all'interno degli Stati sia in una prospettiva transnazionale.